a dobudovanie plynárenskej infraštruktúry v strednej a východnej Európe patrí spolu s južným plynovodným koridorom k prioritám najbližších rokov. Len tak sa môžeme oslobodiť z pozície rukojemníka v sporoch, ktoré sa nás priamo netýkajú a môžeme ich len ťažko ovplyvniť.